Voorzitter, met deze wetgeving zetten we een belangrijke stap om Europa veiliger te maken, om beschikbare informatie over criminelen en terroristen sneller en vollediger op de juiste plek te krijgen, om onze grenzen beter en efficiënter te controleren en om ervoor te zorgen dat criminelen of mensen met kwaad in de zin niet langer gebruik kunnen maken van valse identiteiten en daar mee weg kunnen komen. Hier in Straatsburg op slechts een paar kilometer van deze vergaderzaal in de bunker van het gebouw van het eu LISA agentschap staan de servers waar onze Europese informatiesystemen op het gebied van veiligheid en grensbeheer op draaien.

Het gebrek aan communicatie tussen die Europese informatiesystemen zorgt voor blinde vlekken in onze veiligheidsstructuur, en aan die blinde vlekken maken we met dit voorstel eindelijk een einde. Via het Europese zoekportaal kunnen politieagenten, grenswachten en douanebeambten met één druk op de knop meteen uit alle informatiesystemen de juiste informatie opvragen die ze nodig hebben om hun werk te doen.

Juist daardoor wordt het veel gemakkelijker om met één systeem ons werk te doen in plaats van met al die verschillende systemen. Het is goedkoper, het is veiliger, het is duidelijker en het is beter niet iedere keer weer opnieuw het wiel uitvinden, maar juist efficiënter en doelmatiger onze energie inzetten. Via het gemeenschappelijke identiteitsregister creëren we een centrale opslagplaats voor biografische en biometrische gegevens van mensen die niet uit Europa komen. Bestaande gegevens worden slimmer opgeslagen en daarmee kunnen we veel makkelijker dingen doen. We kunnen gemakkelijker de kwaliteit van onze data controleren. We kunnen gemakkelijker de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot deze informatie stroomlijnen en we kunnen gemakkelijker op straat mensen zonder papieren controleren en identificeren.

We hebben het met Anis Amri gezien de terrorist die onder 14 verschillende identiteiten geregistreerd stond. Met deze componenten kunnen we dat in de toekomst voorkomen.

Goed veiligheidsbeleid moet hand in hand gaan met het waarborgen van de grondrechten van onze burgers en dat hebben we gedaan.

We houden de strenge toegangseisen van de onderliggende systemen intact.

Ik wil mijn corapporteur Nuno Melo bedanken. Ik wil alle collega's bedanken, maar vooral ook de medewerkers, adviseurs, die ons gedurende de afgelopen tijd allemaal geholpen hebben om dit tot een goed einde te brengen. Met interoperabiliteit en daar ben ik van overtuigd zorgen we echt voor een veiliger Europa, en dat doen we door de mensen die over onze veiligheid waken, de politieman op straat, de grenswachten op de luchthaven, de douaneambtenaren bij de grensovergang om die mensen de juiste instrumenten te geven om hun werk te doen.